Iedereen zegt het hier al een proxyoorlog tussen Rusland en Turkije, met miljoenen mensen op de vlucht. De vraag wat Europa kan en moet doen, is natuurlijk eenvoudiger gesteld dan beantwoord. Dat besef ik heel erg goed.

Met onder meer, maar niet alleen, de Italiaanse regering die toenadering zocht tot Assad.

Europa kan enkel bijdragen aan een duurzame oplossing als wij één strategie hebben, één strategie die wij samen uitdragen. De tijd dringt, want zowel Turkije als Israël hebben redenen om de greep op Assad te lossen. Europa moet dus heel snel met een nieuw plan komen en zijn engagement verhogen, met als eerste doel voor mij misschien het eerste en enige doel een staakt het vuren.